Herr Präsident! Die Kritik als Publikation hat uns zusammen gebracht, und Kritik hier im Parlament wird uns jetzt nicht auseinander bringen.

Die EU ist zu kritisieren, wo man sie kritisieren muss. Das wissen wir. Doch in der Krise, das wissen wir noch viel besser, brauchen wir dringend vieles von der Europäischen Union, nicht zuletzt, um genau diesen verführerischen Hetzern entgegenzutreten, die glauben, dass in der Spaltung irgendein Vorteil liegen würde, abgesehen von ihrem Wahlerfolg. Herr Bundeskanzler, du hast viel von Solidarität gesprochen.

Aber es gab in den vergangenen Jahren deutlich zu viel Solidarität mit den Banken und zu wenig mit den Bürgern.

Ich habe nur eine Minute Redezeit. Als Schlusssatz dazu Der zweite Ansatzpunkt wäre, sich auch um echte Bürgerbeteiligung zu kümmern. Dann kommen wir hin zu einer Bürgerunion und nicht nur zu einer Bankenunion.